Dans ce texte, on ne trouve rien sur ces milliers de jeunes femmes assassinées.

Sallaumines, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Afghanistan, ce n'est pas en Colombie, ce n'est pas dans le Bronx.

Mille agressions chaque jour en France, 140 violences sexuelles chaque jour en France. Ces drames, ces horreurs, ces meurtriers, on les connaît.

Vous voulez étiqueter les gens un quart Européen, trois quarts célibataire, un quart femme, trois quarts privilégié? Vous causez des victimes imaginaires éternelles avec vos bouts de papier.

Les Françaises s'en rappelleront. J'ai donc soutenu la résolution de nos alliés ECR et voté contre ce texte.